Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Glede na na to, da ministrice Alenke Bratušek ni, bi želel na naslednji seji, da poda ustni odgovor. Bom pa postavil vprašanje, ministru Zajcu. Ali vam je poznano dejstvo, da bi v Sloveniji zelo velik problem z odpadki, ki ga imamo in ki jih moramo za velike denarje voziti v sežig v tujino, lahko doma s procesom katalitične depolimerizacije, ki omogoča predelavo odpadkov v sintetično dizelsko gorivo in ki se lahko nato takoj uporabi v avtomobilih, na zelo učinkovit in ekonomičen način rešili zelo drago problematiko sežiga odpadkov. V naši državi bi za predelavo šeststo petindvajset tisoč dvesto petdeset ton komunalnih odpadkov, kot jih je lani ostalo nerecikliranih, zadostovale štiri takšne naprave, ki so plod oziroma produkt slovenskega znanja, natančneje znanstvenikov z Inštituta Jožef Stefan. Iz tisoč ton odpadkov bi pridobili cirka petsto litrov dizla. S tem bi ubili dve muhi na en mah. Rešili bi problematiko odpadkov in obenem še zaslužili s prodajo dizel goriva. Pri tem je zelo pomembno tudi dejstvo, da bi bile lahko te štiri naprave locirane na štirih različnih koncih Slovenije, tako da bi tudi zmanjšali zmanjšali transportne stroške prevoza odpadkov po državi, če seveda naprav ne bi vozili naokoli. Zanima me, ali bosta ministrstvi pomagali, in če, na kakšen način. Da bi bila končno tudi enkrat Slovenija prva, ki bi Evropi in svetu pokazala, kako rešiti problematiko odpadkov in pri tem tudi zaslužila. Najlepša hvala za odgovor.